Magyarország hat régiója a következő időszakban is a legelmaradottabb, A besorolású térségbe tartozik majd. Ez szomorú tény a magyar polgárok számára, és reményeink szerint 2020 ra a kohéziós politikának köszönhetően, valamint a magyar kormány gazdaságélénkítő és munkahelyteremtő programjának eredményeként jelentősen megváltozik régióink helyzete. A Bizottság támogatási elvein változtatni kell, mert ezek nem elégítik ki a valós igényeket. Magyarország vonatkozásában pl. komoly problémát okoz a C besorolású, központi régió esetében. Ebben a régióban ugyanis a Pest megyei, egyébként elmaradott kistérségekben komoly kiesést jelent a 20, illetve 30 ban korlátozott támogatási szint. Nem lehetünk tehát elégedettek, további módosításokra van szükség